er búið að vera ágæt umræða hér í dag það var mjög fróðlegt að hlusta hér á forustumenn ríkisstjórnarinnar hæstvirtur forsætisráðherra og hæstvirtur fyrrverandi fjármálaráðherra og núverandi efnahags og viðskiptaráðherra fjalla hér um þær aðgerðir sem búið væri að grípa til handa skuldsettum heimilum

ríkisstjórnin hefur ekki gripið til nokkurra ráðstafana ekki gripið til nokkurra ráðstafana fyrir skuldsett heimili skuldsett heimili hafa þurft að sækja allt til dómstóla hafa þurft að sækja þetta til dómstóla það er alveg ljóst að í ljósi gengistryggðu dómanna hvernig stærstur hluti af afskriftunum hefur runnið í þá að þá var það alveg klárt þegar nýju bankarnir voru stofnaðir að skynsamlegast hefði verið að ráðast í almenna leiðréttingu á skuldum heimilanna það var svigrúm til þess það var svigrúm í bankakerfinu en ríkisstjórnin kaus að láta það svigrúm renna til kröfuhafa fremur en til heimila í landinu láta þetta renna ekki til heimilanna í landinu svo kemur hæstvirtur forsætisráðherra hér og hæstvirtur fjármálaráðherra fyrrverandi og gagnrýnir stjórnarandstöðuna sem hefur stutt öll mál sem hafa komið varðandi skuldsetningu varðandi aðgerðir til handa skuldsettum heimilum það hefur allt verið stutt hins vegar ekki verið gengið nægilega langt þegar er verið að fjalla um skýrslu hagfræðistofnunar ég tek undir með þeim háttvirtum þingmönnum hreyfingarinnar sem hafa fjallað um hana hér en það er annað sem er svolítið merkilegt þegar þessi skýrsla var kynnt fyrst sögðu forustumenn ríkisstjórnarinnar að þetta sýndi að ekkert svigrúm væri til frekari niðurfellingar bankakerfið þyldi ekki frekari niðurfellingar tveimur þremur vikum seinna tveimur þremur vikum seinna fellur dómur í hæstarétti þá koma sömu forustumenn ríkisstjórnarinnar og segja þetta hefur engin áhrif á bankakerfið þó falli á þá tugir milljarða bankakerfið stendur sterkum fótum maður áttar sig ekki almennilega á því þegar hæstvirtur forsætisráðherra er að tjá sig um þessi mál þá áttar maður sig ekki á því í hvaða heimi hún lifir aðdragandinn að þessari skýrslu er eins og réttilega hefur verið bent á

og skýrslan unnin í framhaldi af því en niðurstaðan er sú hjá hæstvirtri ríkisstjórn að það eru engar lausnir til þess að bregðast við þessum þrjátíu og sjö þúsund undirskriftum það eru engar lausnir og það er ekki vilji til þess að

vandinn er sá að sá flokkur sem hefur talið sig eða fjallað um að hann sé algjörlega flokkurinn sem standi fyrir utan öll hagsmunaöfl í landinu stígur aldrei neitt skref nema fjármálafyrirtækin viðurkenni það hvað sögðu forustumenn ríkisstjórnarinnar eftir gengislánadómana nú þyrfti ríkisstjórnin og fjármálafyrirtækin að setjast niður og sjá hvað væri hægt að gera fyrir skuldsett heimili ég kalla eftir því að hæstvirtur forsætisráðherra jóhanna sigurðardóttir sem eitt sinn var sem eitt sinn stóð með fólki í landinu sem eitt sinn gagnrýndi það að þingmenn ráðherrar og aðrir væru handbendi fjármálafyrirtækja ég kalla eftir því að þessi hæstvirtur forsætisráðherra komi hér og leiði þjóðina komi hér og leiði almenning en sé ekki eilíft í því að leiða fjármálafyrirtækin í landinu það verður að grípa til raunhæfra aðgerða það hefur verið lagður fram fjöldinn allur af málum fjöldinn allur af frumvörpum það sem þarf núna er að menn snúi bökum saman með fjölskyldunum í landinu með heimilunum í landinu og láti ekki þessi meintu hagsmunaöfl hagsmunaöfl stýra sér í einu og öllu eins og hefur hent hæstvirtur forsætisráðherra allt ítrekað